Nur in fünf Ländern ist der Anteil der industriellen Wertschöpfung seit 2007 gestiegen. Zu den weltweit 25 umsatzstärksten Unternehmen gehören nur noch neun europäische, Tendenz sinkend. Da gibt es doch nur eine Konsequenz, und die heißt Wir müssen uns ein bisschen sorgfältiger und intensiver um die Industrie kümmern, um das Wachstum.

Es geht nicht darum, immer neue, immer mehr Ziele zu formulieren und damit die Industrie unnötig zu belasten, sondern es geht darum, kluge Ziele, kluge Projekte zu benennen, es geht darum, Anregungen zu setzen, es geht darum, in dem Teil, wo staatliche Aktivitäten sinnvoll sind bei Forschung und Innovation Gas zu geben, Unterstützung zu organisieren. Das Ergebnis der bisherigen Politik in den letzten Jahren ist an der Stelle durchaus verbesserungsfähig.

Ich fand das Projekt auch außerordentlich gut, bei allen Gesetzen, die wir hier machen, vorher einen Wettbewerbscheck zu machen, um zu schauen, dient oder schadet das der industriellen Entwicklung und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie.